virðulegi forseti aðeins um þetta meginstefnan eða í grundvallaratriðum er það þannig að það er ríkisstjórnin sem gerir alþjóðasamninga þegar um tilteknar skuldbindingar er að ræða þarf alþingi að staðfesta það ella getur hann ekki skuldbundið íslenska þjóð og íslenskt ríki þannig er þetta alla jafna unnið kannski full ástæða til þess að upplýsa um það hér okkur hefur verið kynnt þetta í grundvallaratriðum og ég hef ekki séð neitt í þessum samningi sem er andhverft við það sem jafnan gildir það liggur fyrir heimild til handa ríkisstjórninni að taka lán upp á fimm milljarða evra ef ég man þessa tölu rétt og þessi